Unia Europejska nie może być w tej sprawie bierna. Unia Europejska nie może być w tej sprawie bezczynna. Dzisiejsza debata służy nie tylko przypomnieniu Europie o włączeniu się w walkę o poszanowanie prawa do wolności religijnej na świecie, ale również temu, abyśmy się wszyscy wspólnie zastanowili, jakich instrumentów może użyć Unia Europejska, aby tym prześladowaniom, prześladowaniom chrześcijan, w przyszłości zapobiec. Co możemy zrobić? Po pierwsze, wydaje mi się, że powinniśmy doprowadzić do tego, aby kwestie poszanowania wolności religijnej były jednymi z ważniejszych w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej. Chodzi o to, że podpisując porozumienia z różnymi krajami, powinniśmy zadbać o to, aby znalazły się tam takie zapisy, które uniemożliwią prześladowanie na tle religijnym w tych krajach. Po drugie, zastanówmy się, czy nie powinniśmy powołać centrum monitorowania prześladowań religijnych na świecie, europejskiego centrum, które dostarczałoby szybko informacji w tym temacie, co pozwoliłoby też na szybką reakcję Unii Europejskiej. Wreszcie po trzecie, powinniśmy skończyć z polityką podwójnych standardów. Unia Europejska, Europa, otwiera się na emigrantów z różnych krajów świata. Pozwalamy budować im świątynie, pozwalamy im praktykować własne religie. Jednocześnie z rzadka upominamy się o prawa chrześcijan w tych właśnie krajach, w krajach, gdzie często za posiadanie Biblii taką osobę czeka wieloletnie więzienie, a niejednokrotnie nawet i śmierć, w krajach, gdzie trudno o wybudowanie świątyni chrześcijańskiej, ponieważ jest to po prostu niemożliwe. Dzisiaj przyszedł czas, aby w sposób twardy, zdecydowany, stanowczy upomnieć się o prawa chrześcijan na świecie.